það vakti athygli mína það sem hér þingmaður nefndi hér um samstarf norðurlandanna á sviði atvinnumála það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það eru ekki mörg mál á því sviði sem eru hér nefnd á þeim lista sem háttvirtir þingmenn hafa séð um þær stjórnsýsluhindranir sem sérstaklega eru nefndar til mig langar að inna háttvirtan þingmann eftir áliti hans á því hvernig áherslan í norrænu samstarfi hefur einmitt breyst á undanförnum árum farið í svokölluð hnattvæðingarverkefni sem lúta að því að í raun og veru markaðssetja norðurlöndin sem eina heild þar hafa verið ýmis verkefni bæði á sviði rannsókna og nýsköpunar sem hafa lotið að getum við sagt atvinnuuppbyggingu og viðskiptahagsmunum norðurlanda um heim allan hvert hans mat er á þessum verkefnum hvernig þau hafa tekist til hvaða sóknarfæri hann sér á þessu sviði út frá breyttu fyrirkomulagi núna fjárveitinga innan norrænu fjárlaganna að lokum hvort hann telji að íslenskt atvinnulíf sé nægilega meðvitað um þá hagsmuni sem geta falist í því að norðurlöndin nýti sér samtakamáttinn í því að markaðssetja sig sem heild